Avem astăzi prilejul să discutăm despre unul dintre riscurile concrete ce vizează securitatea alimentară amenințările majore la adresa rezervelor de pește la nivel global. Peștele are un rol esențial pentru o alimentație sănătoasă, fiind una dintre cele mai recomandate surse de proteină animală. Această resursă vitală este decimată de exploatarea nesustenabilă prin practici piscicole care nu țin cont de securitatea alimentară pe termen lung, dar și prin abuzurile ce țin de pescuitul ilegal. Vreau să mulțumesc raportorului pentru eforturile sale de a întări regulile ce privesc pescuitul de ton roșu.

Măsurile prevăzute de noul acord internațional vor asigura o implementare și o aplicare mai bună a regulilor existente.

Țin să le mulțumesc celor care au făcut posibilă intrarea în vigoare a acestor îmbunătățiri înainte de începerea noului sezon, însă realitatea ne arată în mod clar că aceste măsuri nu vor fi suficiente.